Hvala lepa, spoštovana gospa podpredsednica. Najprej, bi rad, se pridružil tistim poslankam in poslancem, ki enostavno ne prenesejo tega, kar mislim, da je prav, da se ta zakon politizira. Danes smo videli, kdo je bil tisti, ki je to zadevo pripeljal do te točke, da je prišlo do delne politizacije tega tega zakona. In jaz mislim, da gasilcev nima noben pravico zlorabljati v take ali drugačne, osebne ali katerekoli interese. Na žalost se je to danes tukaj zgodilo, ampak resnica mora, priti na dan in prav je tako, da se izve, kar je prav in kar ni prav. V Slovenski demokratski stranki smo ta zakon vložili v parlamentarno proceduro z namenom, da pomagamo operativnim gasilcem, da pomagamo vsaj dve stvari urediti. In prva je, s tem predlogom zakona se dopolnjuje status operativnega gasilca. In pa, druga, s predlogom zakona se prav tako določi, da Republika Slovenija zagotovi, prostovoljno zagotovi, prostovoljnim, operativnim gasilcem financiranje dodatnega zdravstvenega zavarovanja in za vsak dan, izvajanja operativnih nalog gasilstva tudi dodatne dodatno pokojninsko zavarovanje. Če je, jaz mislim, če je to preveč, kar je v tem zakonu zapisano, da mi storimo za operativne gasilce. Povedal bom, bom samo en primer, ki sem ga samo doživel, in sicer, ko so moji kolegi gasilci is Spodnje Kungote odhiteli na pomoč, ko se je zgodil zastoj srca in se je zadeva tragično končala in so se potem vrnili, ker sem jih tam, počakal, in bi mogli vedeti, kakšen, kakšen, kakšen je šok je to za te gasilke in gasilce. In mi na eni strani vidite, kaj so gasilke in gasilci vse pripravljeni narediti za nas, na drugi strani pa mi, nismo pripravljeni niti majhnega koraka storiti proti temu, da bi, dopolnili status operativnega gasilca. Jaz mislim, da je to neprimerno in da vsi tisti, drage poslanke in poslanci, ki ste, v tem sklicu in sedite tukaj ne glede na opozicijo, koalicijo, vas prosim, da to stvar razumete na tak način, da tem gasilkam in gasilcem ne pomagamo samo skozi besede, ampak tudi pomagamo skozi dejanja. In prav ta predlog zakona je tak, ki gre v tej smeri. In danes, ko sem poslušal različna različne razprave, vesel sem vsake razprave, ki je pozitivna, ki gre v smer, rešitve, tega problema, je bilo nekaj dobrih razprav, nekaj, seveda ta zakon je tudi pripravljen, z v prvem branju, možno ga je nadgraditi v drugem in tako dalje, da bo, ta zakon sprejemljiv in pa da bo končno zagledal luč na koncu tunela. Mi se neprestano samo pogovarjamo, poglejte, koliko let se že pogovarjamo o gasilstvu. In vlada ima v svojem ne vem, če še imam toliko časa, imam še toliko časa je zapisala v zaključnem svojem svojem mnenju je zapisala naslednje: "V zaključku vlada poudarja, da se zavzema za izboljšanje stanja in na področju gasilstva kot pomembne humanitarne dejavnosti, ki se izvaja v javnem interesu. Ključno za izboljšanje ključno z izboljšanjem statusa in pravice, tako poklicnih kot tudi prostovoljnih gasilcev. V tem smislu bo vlada predvidoma še do konca leta do konca leta dva osemnajst ..." Imamo še nekaj dni. "... do konca leta dva osemnajst ponovno Državni zbor Republike Slovenije vložila predlog dopolnitve zakona o gasilstvu, s katerim se bo na podlagi sklenjenega, stavkovnega sporazuma Uradni list številka, in tako dalje, ustrezneje in primerljivo z drugimi uniformiranimi poklici uredil dodatek za stalnost." Prav tako pa se v okviru Ministrstva za obrambo pripravlja izhodišča za novi zakon o gasilstvu, ki veliko ki velik poudarek daje tudi izboljšanju položaja gasilcev. In drage, kolegice in kolegi! Kaj pravzaprav mi v tem z zakonu druga predlagamo kot to, kar piše v tem zaključku vlade. In mi seveda ne moremo čakati, da bo vlada vedno napisala in znova in znova trdila, da bodo pripravili, da bodo rešili stvari. To se ni zgodilo štiri leta nazaj. In ta ista vlada, praktično skoraj malo reciklirana, je že čez štiri in pol leta praktično na oblasti. In se ponovno nič ne dogaja, samo obljube na obljube. Mi seveda tega ne moremo sprejeti. jaz sem sam gasilskega društva, prostovoljnega, gasilskega društva Spodnja Kungota in jaz sem med gasilci. In jaz vem, kaj me, na kaj me opozarjajo. In v tem zakonu ni ničesar drugega kot pa tisto, kar si gasilke in gasilci želijo, da se njihov status uredi drugače, kot je sedaj, da se seveda neke stvari spremenijo še v pozitivno smer. In danes ne bi smelo biti v tem državnem zboru, tistih, ki razmišljajo in poskušajo vedno znova deliti nas na vaše in naše. Jaz več tega enostavno ne morem poslušati. Neverjetno je, kako uspešna je določena struktura ljudi v tem državnem zboru, da poskuša slovensko ljudstvo prepričati, da obstajamo naši in vaši. Jaz sem prepričan, da smo vse poslanke in poslanci v tem državnem zboru naši. In lepo vas prosim, vsi tisti, ne glede na kateri strani sedite, nehajte uporabljati to besedno zvezo, ki škoduje vsem nam, predvsem pa škoduje Slovenkam in Slovencem in gasilkam in gasilcem. Zato vas vse skupaj lepo prosim, da danes ta zakon v prvem, branju, potrdimo in dokažemo, da nam gre za stvar, da nam gre za to, da pomagamo gasilkam in gasilcem, da bodo lahko svojo, svojo službo izvajali, boljše, lažje, kvalitetneje in tako dalje. Če bi imeli še malo več časa bi, seveda, še kak stavek, želel povedati, ampak na žalost mi je zmanjkuje časa. Sem pa še zelo razočaran, da je vlada tukaj prijavila pet minut za razpravo, potem veste, kakšen odnos ima vlada do gasilk in gasilcev.